Paní předsedající, já velmi vítám tuto zprávu a jsem připraven pro ni hlasovat. Jsem velmi rád, že zde hovoříme o spolupráci NATO a EU a že zde se nepokoušíme hovořit o alternativních vojenských strukturách, které bychom vytvářeli a které by vůči NATO měly být konkurencí.

Máme jaksi jiná pravidla a je třeba tedy, aby ta obranná složka, obranná část byla primárně na úrovni NATO. To nebrání tomu, abychom my, členské státy EU, více spolupracovaly v oblasti vojenského výzkumu, v oblasti vojenských zakázek, aby zde případně byla další forma spolupráce, ale neměla by zde vznikat evropská armáda. To je myslím velmi důležité a ta zpráva jde správným směrem. NATO je partnerem, nikoliv konkurentem a já ji velmi podporuji.